Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires, vous l'avez évoqué les dernières élections ont fait l'objet de tentatives de déstabilisation, d'ingérence d'acteurs étatiques et non étatiques plusieurs collègues en ont parlé

Quelles sont les prochaines étapes, les prochaines initiatives pour renforcer la convergence des stratégies nationales? Comment renforcer aussi le rôle et les moyens de l'Agence européenne de cybersécurité pour créer un bouclier européen? Enfin, notre groupe soutient la création d'une agence européenne de protection des démocraties contre les attaques.